Ale jeżeli wprowadzamy takie ograniczenia wybiórczo i uderzamy w producentów w określonych krajach, to znaczy, że może kryć się za tym jakiś interes i to nie jest szczere.

Ale nie wprowadzajmy takich ograniczeń, które spowodują poważne problemy gospodarcze w pewnych krajach i jednych preferują i wspierają, a innym rzucają kłody pod nogi.